Elnök úr!

Az új tanügyi törvény tavaly óta viszont lehetővé teszi, hogy az erdélyi magyar ifjúság három multikulturális egyetemen, önálló magyar karokon tanuljon. A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem román vezetősége már közel egy éve szembeszegül a törvénnyel és a posztkommunista, soviniszta román pártok támogatásával akadályozza az önálló magyar egyetemi kar felállítását. A magyar tanárokat megfélemlíti, Brassai Attila professzort pedig, aki tavaly novemberben, Strasbourgban nyújtott tájékoztatást a törvénytelen egyetemi állapotokról, fegyelmi büntetéssel szankcionálta. Kérem Martin Schulz elnök urat, a Parlamentet és a Bizottságot, hogy védelmezzék meg a marosvásárhelyi magyar tanárokat és támogassák az Ungureanu kormány törvényes intézkedéseit a magyarellenes választási kampányeszközökhöz folyamodó utódkommunista politikai erő obstrukciója ellenében.